Paní předsedající, problematika LGBTI je dlouhodobé téma, kterému se velmi aktivně politicky věnuji. Není pro mě přijatelné, že i v jednadvacátém století čelí lidé z LGBTI komunity nenávistným slovním a fyzickým útokům, někdy se mi zdá, že i sílícím útokům. Mrzí mě, že v Polsku, v naší sousední zemi, vyhlásili takzvané zóny bez LGBTI a polský konzervativní týdeník Gazeta následně distribuoval samolepky s tímto nápisem. A my se ptáme Poč je zde zmiňováno Polsko? Kvůli správnému přístupu k LGBTI to asi nebude. Je mi velmi líto, že homofobní a transfobní rétorika je často kombinována s důrazem na tradice a hodnoty a dokáže tak v nejhorším případě ovlivnit názory spousty lidí a vyvolat nenávist. Neházejme však vinu jen na Polsko, myslím, že všechny členské státy by měly v boji proti diskriminaci postupovat společně, protože je ještě hodně co napravovat. Měli bychom šířit osvětu a společně propagovat kulturu tolerance a vzájemného respektu. Děkuji paní komisařce za její ujištění, že násilí a diskriminace LGBTI musí být nejen v Polsku zastavena. A já se ptám Jaký počet LGBT free zón je pro nás přijatelný? Myslím, že nula. Ale my jsme to nechali dojít už do vyššího čísla. Zastavme to!